Unvorstellbar, das entspricht fast einem Fünftel der libanesischen Bevölkerung! Das ist ungefähr so, als würde in zwei Jahren ein Drittel der Bevölkerung Wiens neu zuwandern.

Aber auch die Arabische Liga ist gefordert zu helfen.